La révision du cadre financier pluriannuel est reportée et, tout récemment, le ministre anglais s'est opposé à la création d'un quartier général opérationnel européen. Envisagée depuis de longues années, cette création est une première étape dans la mise en œuvre d'une Europe de la défense.

Notre intérêt commun est d'avoir une Europe forte, partenaire privilégiée d'un Royaume Uni fort dans tous les domaines. Si cette attitude se répète, il faudra que les Vingt sept prennent l'habitude de travailler ensemble, non seulement sur la négociation du Brexit, mais aussi sur tous les sujets qui ne concerneront plus le Royaume Uni.